Dla nas wszystkich kwestia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest kluczowa i traktujemy ją priorytetowo. Dlatego też od samego początku delegacja polska w grupie PPE popierała projekt Komisji Europejskiej w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów.

Niestety podczas prac nad tą dyrektywą w Parlamencie pojawiły się próby drastycznego zaostrzania limitów zawartych we wstępnym projekcie, niekoniecznie wynikające z konieczności ochrony zdrowia.

Zbyt wiele jest przypadków, gdy w sytuacji braku możliwości spełnienia wygórowanych wymogów część firm zaczyna naruszać prawo, i ma to bardzo negatywne skutki dla zdrowia pracowników. W większości przypadków udało nam się znaleźć rozsądne rozwiązania, jednakże nie mogę zgodzić się na rozwiązania zaproponowane przede wszystkim w przypadku pyłów drewna twardego. Limit, który znalazł się w wypracowanym kompromisie, jest zbyt restrykcyjny. W moim kraju tartaki oraz producenci wyrobów z drewna to głównie mali i średni przedsiębiorcy i nieuzasadnione zmniejszenie pyłów drewna do dwóch miligramów na metr sześcienny jest dla nich nie do spełnienia. Podobnie ma się sytuacja dotycząca chromu. Jestem przekonana, że jako Parlament powinniśmy opierać nasze decyzje na podstawie rzetelnych badań naukowych i przede wszystkim zachęcać przemysł i naukowców do poszukiwania alternatywnych materiałów i sposobów produkcji, a przedsiębiorcom, szczególnie małym i średnim, dać czas na dostosowanie.